til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög sem varðar eignarhald kynjahlutföll og starfandi

herra forseti í fyrsta lagi er lögð til sú breyting á ákvæðum laga um hlutafélög að skylda stjórn hlutafélags til að sjá til þess að hlutaskrá samkvæmt þrítugustu greinar laganna geymi á hverjum tíma réttar upplýsingar um hluthafa hlutafjáreign þeirra og atkvæðisrétt þá skuli stjórn félags leggja fyrir aðalfund samantekt um hlutafjáreign einstakra hluthafa rétt þeirra til að greiða atkvæði og um breytingar sem orðið hafa á árinu sambærilegar upplýsingar skal stjórnin leggja fyrir um samstæðutengsl félagsins tilgangur þessa ákvæðis frumvarpsins er að auka gagnsæi hvað varðar eignarhald og atkvæðisrétt í íslenskum hlutafélögum og koma þannig til móts við þá gagnrýni að á það hafi skort í íslensku viðskiptalífi ég minnist þess þegar við vorum að ræða þetta frumvarp hér fyrr í vor að þá brast svolítið á með hlátri hér í þingsalnum þegar á það var bent að það ætti að hafa réttar upplýsingar í hlutaskrá og það þyrfti að setja sérstök lög um það mönnum þótti það eiginlega alveg sjálfsagt herra forseti að svo væri en það er nú ekki svo og það fengum við að sjá hér í blöðum bæjarins í gær þegar fréttablaðið birti á tólfta síðu sinni upplýsingar eða fréttaskýringu um eignarhald þingmanna í hlutafélögum en þessi fréttaskýring og skrá var einmitt viðskiptanefnd að sé rétt að setja í lög að hlutaskrá eigi að geyma réttar upplýsingar og það eigi að skylda stjórnir félaga til þess að sjá til þess í þessari fréttaskýringu fréttablaðsins í gær kemur fram að þingmenn séu tengdir minnst fimmtíu og fimm félögum nú ætla ég ekki að segja neitt um þá flokka sem ég ekki þekki en það verður að viðurkennast að það vakti nokkra athygli mína og okkar í vinstri grænum að þarna voru meðal níu þingmanna okkar ein fimm slík tengsl við eins og hér sagði hlutafélög og okkur þótti það með nokkrum ólíkindum við nánari athugun kom í ljós það sem hér er lagt til að leiðrétta að hlutaskráin er einfaldlega röng geymir úreltar upplýsingar alla vega hvað varðar okkur þingmenn vinstri grænna við nánari athugun og kemur fram í yfirlýsingu frá framkvæmdastjóra flokksins kemur í ljós að þessi tengsl sem hér eru rakin í hlutaskrá þar sem einn er sagður meðstjórnandi einn er sagður endurskoðandi og meðstjórnandi og einn er sagður varamaður á tveimur stöðum fimm svokölluð tengsl er niðurstaðan sú að þarna er um að ræða tvö slík sæti sú sem hér stendur er varamaður í stjórn einkahlutafélags sem ber efni plássið og árni þór sigurðsson háttvirtur þingmaður er stjórnarmaður sjóminjasafnsins þar sem hann gegnir reyndar stöðu varaformanns en sjóminjasafnið er ekki hlutafélag og ekki einkahlutafélag heldur sjálfseignarstofnun sem einnig eru geymdar upplýsingar um í hlutaskrá herra forseti ég er ekki að rekja þetta vegna þess að þetta séu svo óskaplegir viðburðir eða fréttir heldur til áréttingar á því að hlutaskráin geymir einfaldlega ekki réttar upplýsingar á hverjum tíma og það er þess vegna sem lagt er hér til að skylda stjórn félaga hlutafélaga hér sérstaklega til þess að sjá til þess að hlutaskráin geymi á hverjum tíma réttar upplýsingar um hluthafa um hlutafjáreign þeirra og um atkvæðisrétt fyrsti minni hluti sem ég mæli hér fyrir leggur hér til að átt ákvæði verði óbreytt og ég tel að svo sé einnig um aðra minni hluta viðskiptanefndar þetta var um fyrsta atriðið sem breytingar þessa frumvarps taka til annað atriðið varðar áréttingu um að gæta skuli að kynjahlutföllum í stjórnum hlutafélaga og einkahlutafélaga sem og við ráðningu framkvæmdastjóra þar er lagt til að það verði tekið í lög að eins og orðanna hljóðan er með leyfi forseta að gæta skuli að kynjahlutföllum í stjórnum gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að í tilkynningum til hlutafélagaskrár skuli sundurliða upplýsingar um hlutfall kynja í stjórn og meðal framkvæmdastjóra svo og hlutfall kynja meðal starfsmanna eftir stöðu þeirra í skipulagi félagsins fyrir nefndinni var því hreyft og um það rætt að hér væri um of víðfeðma upplýsingagjöf að ræða og lögfesting þessa kallaði á aukið skrifræði var vísað til þess að það væri fremur í takt við markmið frumvarpsins að einungis yrði tilkynnt um kynjahlutföll í stjórnendahópi félags og jafnvel bent var á að ráða mætti kyn manna af nöfnum þeirra í tilkynningum sem nú eru sendar hlutafélagaskrá og þannig gæfi hlutafélagaskráin upplýsingar um kyn auk þess sem hún gæti skráð upplýsingar um kyn út frá þeim upplýsingum nú er þess að geta herra forseti að í lögum um opinber hlutafélög í fyrstu málsgrein sextugustu og þriðju grein laga um hlutafélög er kveðið á um að í stjórn opinbers hlutafélags skuli tryggt að sitji sem næst jafnmargar konur og karlar um það var rætt í nefndinni og kom fram frá þó nokkrum umsagnaraðilum að ákvæði þessa frumvarps þyrfti að vera afdráttarlausara en svo að mæla einungis fyrir

töldu reyndar að það ætti að ganga lengra jafnvel í þá veru að mæla fyrir um fjörutíu sextíu kynjakvóta og í því sambandi var meðal annars vísað til norskra laga um það efni en í þeim er tilgreindur lágmarksfjöldi af hvoru kyni í stjórnum hlutafélaga í hlutfalli við fjölda stjórnarmanna við setningu norsku laganna var gefinn mjög rúmur tími til aðlögunar

stjórnir opinberra hlutafélaga til þess að gæta að réttum hlutföllum kynja miðað við fjölda en síðan var almenna markaðnum eða almennu félögunum hlutafélögunum gefinn tími til aðlögunar áður en það var lögfest

með þessu frumvarpi sé að minnsta kosti stigið skref í rétta átt sum okkar hefðu eflaust viljað ganga mun lengra en það er viðurkennt hér í nefndaráliti að hér sé að minnsta kosti stigið skref í rétta átt og við bendum á að þær upplýsingar sem hér er rætt um að safna muni gagnast jafnréttisstofu vel við eftirlit með framkvæmd jafnréttisáætlana við bendum á að nú þegar hvíla skyldur á félögum samkvæmt jafnréttislögunum samkvæmt úttekt hagstofu íslands konur og karlar í áhrifastöðum á árinu tvö þúsund og átta kemur fram að níu af hverjum tíu framkvæmdastjórum stjórnarformönnum og stjórnarmönnum fyrirtækja með fimmtíu starfsmenn eða fleiri séu karlar í úttektinni segir einnig að á tímabilinu nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og sjö hafi kynjaskipting stjórnarmanna og stjórnarformanna nánast verið sú sama allan tímann tuttugu og tvö prósent konur og sjötíu og átta prósent karlar á sama tímabili frá árinu nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og sjö hafi hlutfall kvenna í framkvæmdastjórnum aukist úr fimmtán prósent í nítján prósent þetta er afskaplega hægfara þróun herra forseti og ljóst að það þarf að gera eitthvað róttækt til þess að breyta því hér er stigið fyrsta skrefið skref í rétta átt með því að skylda menn til þess að gæta að kynjahlutföllum það má segja að þetta séu almenn hvatningarorð um að gætt skuli að jafnrétti kynjanna fyrsti minni hluti telur mikilvægt ef þetta frumvarp verður að lögum svona þetta ákvæði að mjög grannt verði fylgst með framkvæmdinni og því hvort lögin nái þeim yfirlýsta tilgangi að auka hlut kvenna í stjórnunarstöðum í hlutafélögum og einkahlutafélögum en hugsanlegt er að síðar þurfi þá að skoða aðrar leiðir og þá á ég við

fyrsti minni hluti leggur til nokkra breytingu á þessu ákvæði meðal annars þá að sundurliðun upplýsinga um hlutföll kynja meðal starfsmanna nái aðeins til einkahlutafélaga og hlutafélaga þar sem starfa fleiri en tuttugu og fimm starfsmenn að jafnaði á ári er þetta gert til að undanskilja minnstu félögin þessari tilkynningarskyldu en þessi fjöldi samræmist ákvæðum jafnréttislaga um að félög af þessari stærð það er með fleiri en tuttugu og fimm starfsmenn á ársgrundvelli skuli gera jafnréttisáætlanir eða samþætta jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína þá er einnig lagt til breytt orðalag þannig að í stað þess að veita skuli upplýsingar um hlutföll kynja meðal starfsmanna eftir stöðu í skipulagi eins og sagði í upphaflega frumvarpstextanum verði kveðið á um að veittar verði upplýsingar um hlutföll kynja meðal starfsmanna og stjórnenda félagsins úr þessum upplýsingum mætti þá ráða hversu margir karlar og eða hversu margar konur gegna stjórnunarstöðum í félagi miðað við heildarstarfsmannafjölda þess

að tilkynna samstundis um minnstu breytingar í starfsmannahaldi fyrsti minni hluti sem ég mæli hér fyrir telur að upplýsingagjöf af þessu tagi þjóni því hlutverki að gera sýnilegan hlut kvenna og karla í starfsemi félaga til þess að leiðrétta megi halla sem slík upplýsingagjöf kann að leiða í ljós þannig verði náð því markmiði frumvarpsins að stuðla að jafnari hlut kvenna og karla í áhrifastöðum í hlutafélögum og einkahlutafélögum með auknu gagnsæi og greiðari aðgangi að upplýsingum herra forseti sem sjá má eru fulltrúar sjálfstæðisflokks í háttvirtri viðskiptanefnd ekki sammála okkur í þessum efnum og telja að það beri að takmarka upplýsingagjöf um hlutfall kynjanna við stjórnir félaga með þeim rökum meðal annars að upplýsingagjöf um annað sé viðurhlutamikil og samrýmist ekki endilega tilgangi frumvarpsins ég ítreka að röksemdirnar fyrir breytingum fyrsti minni hluta eru þær að það eru nú þegar skyldur sem hvíla á félögum sem eru með tuttugu og fimm starfsmenn eða fleiri

herra forseti þriðja breytingin sem þetta frumvarp hefur í för með sér verði það að lögum er tillaga um að við lög um hlutafélög verði bætt ákvæði um starfandi stjórnarformenn ákvæðið byggist meðal annars á áliti nefndar um íslenskt viðskiptaumhverfi frá september tvö þúsund og fjögur en meiri hluti nefndarinnar lagði til að stjórnarformanni hlutafélags yrði ekki heimilt að taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem féllu undir eðlileg störf stjórnarformanns í áliti nefndarinnar kom fram að hún teldi óæskilegt að stjórnarformenn væru í reynd hluti af framkvæmdastjórn félags enda væri eitt af hlutverkum stjórnarformanns einmitt að stýra eftirliti stjórnar með félaginu fram hefur komið að ákvæðið sem hér er vísað til í frumvarpinu er byggt á grein í dönskum lögum um hlutafélög en þar á það þó aðeins við um félög sem eru skráð á markað við umfjöllun um þetta atriði í nefndinni var bent á að danska ákvæðið væri umdeilt auk þess sem óljóst þætti hvað teldist eðlilegur hluti starfa stjórnarformanns þá var rætt um að ákvæðið gæti orðið íþyngjandi fyrir minni hlutafélög og eins og hvað varðar kynjahlutfallið skildust þarna skyndilega leiðir milli sjálfstæðismanna í háttvirtri viðskiptanefnd og okkar fulltrúa vinstri grænna samfylkingar

bendir á að hérlendis starfa mjög mörg stór félög sem ekki eru skráð á markaði og það má geta þess að yrði gerð breyting þannig að fjórðu grein frumvarpsins næði aðeins til skráðra félaga mundi hún einungis ná til tólf hlutafélaga á íslandi það herra forseti væri þvert á markmið frumvarpsins og tillögur þeirrar nefndar sem var starfandi og skilaði af sér í september tvö þúsund og fjögur um íslenskt viðskiptalíf fyrsti minni hluti ítrekar einnig hér í nefndaráliti það hlutverk stjórnarformanns að hann skuli stýra eftirliti stjórnar með félagi því verður að telja hættu á hagsmunaárekstrum ef stjórnarformaður er jafnframt starfsmaður félagsins þar sem hann stjórnar þá í raun eftirliti með sjálfum sér með ákvæðinu er stefnt að því að minnka líkur á slíkum hagsmunaárekstrum en fyrsti minni hluti áréttar að stjórn félags getur eftir sem áður falið stjórnarformanni að vinna einstök verkefni fyrir hana til þess að koma til móts við ábendingar sem borist höfðu leggur fyrsti minni hluti til að við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða um að heimilt verði að fresta framkvæmd ákvæða um starfandi stjórnarformann til næsta aðalfundar eftir aðalfund árið tvö þúsund og níu er þannig herra forseti veittur tími til aðlögunar til að ráðrúm gefist til að koma málum þannig fyrir að samræmist ákvæðum laganna verði frumvarpið að lögum fyrsti minni hluti leggur einnig til lagfæringu á sjöundu greinar frumvarpsins og leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku

leggja á hinn bóginn til að bann við starfandi stjórnarformanni verði takmarkað við þau félög sem ber skylda til þess að kjósa sér endurskoðanda

og fækkar þeim félögum sem ákvæðið nær til eins og ég sagði áðan er mesta þrengingin eins og hún er í dönsku lögunum vegna aðstæðna hér á markaði að ef það væri miðað við það væru aðeins tólf hlutafélög sem þetta mundi nái en ákvæði frumvarpsins óbreytt að þessu leyti eins og

tekur til um átta hundruð hlutafélaga auðvitað stórra sem smárra endurskoðunarskyldan sem háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins leggja til að þetta takmarkist við mundi þrengja þennan hóp niður í um fimm hundruð fimmtíu hlutafélög og herra forseti ég tel óþarft að opna fyrir þá hagsmunaárekstra sem hér er verið að reyna að koma í veg fyrir með banni við starfandi stjórnarformönnum ég tel óþarft að opna fyrir þá hagsmunaárekstra í tvö hundruð fimmtíu félögum eins og þarna er gert ráð fyrir herra forseti á þingskjali átta hundruð fjörutíu og fjögur er að finna þær fjórar breytingartillögur sem ég hef gert hér grein fyrir ákvæði um að gæta skuli að kynjahlutföllum í stjórnum auk þess sem lagður er til aðlögunartími vegna banns við

en við fyrsta atriðið sem ég nefndi aukið gagnsæi í störfum hlutafélaga og einkahlutafélaga gerum við ekki breytingartillögu ég tel herra forseti óþarft að lesa breytingartillögurnar upp ég hef gert grein fyrir